Monsieur le Président, au nom de l'emploi, ce rapport d'initiative de la zone euro, d'inspiration suédoise, soutient un ordolibéralisme germanique des plus stériles et aveugles. Ce rapport vient certainement en appui d'une ligne dure en vue du prochain paquet zone euro de la Commission. La question principale est surtout de savoir si le Fonds monétaire européen in fine se retrouvera ou non en charge de la surveillance budgétaire des États membres, comme le veut l'Allemagne, laquelle disposera ainsi d'un outil redoutable de mise sous tutelle des finances publiques des autres pays européens. C'est une menace politique inacceptable pour une nation qui veut être indépendante. Au final, nous rejetons donc complètement ce rapport. En réalité, il serait plus efficace et urgent de combattre le surplus de la balance du commerce extérieur allemand, qui vampirise la croissance économique du reste de la zone euro. Nous proposons donc les alternatives suivantes que l'Allemagne fasse des dépenses d'investissement dans la zone euro